Monsieur le Président, mes chers collègues, le Parlement doit saisir l'opportunité du vote de ce rapport d'initiative, qui n'est pas mon rapport mais le résultat de nombreux compromis, pour ouvrir un grand débat. Depuis près de dix ans, dans tous nos textes, nous répétons que l'économie européenne doit être celle de la connaissance et du savoir. Il s'agit d'être à la hauteur de ce défi devenu planétaire avec l'explosion de l'ère numérique. Les industries créatives et innovantes représentent aujourd'hui 7 du PIB de l'Union européenne et 14 millions d'emplois. Elles sont et doivent rester l'atout majeur de l'économie européenne face à une concurrence féroce. Nous devons donc les protéger, sinon elles disparaîtront. Or, quel est l'outil qui permet de les protéger?

Quel est l'outil qui assure la diversité culturelle européenne et son rayonnement mondial? Quel est l'outil qui permet de rémunérer nos chercheurs, nos créateurs, nos artistes, nos ingénieurs, nos intellectuels? Quel est l'outil qui permet le fonctionnement et le développement du secteur économique des industries créatives et innovantes? Quel est l'outil qui encourage les PME et les jeunes créateurs à entreprendre et à transformer l'économie européenne pour l'horizon

Tout le monde s'accorde sur le droit de propriété intellectuelle concernant les biens physiques. Mais, depuis l'avènement de l'internet, certains d'entre nous ont un peu perdu la tête. Ils n'ont pas encore compris qu'il fallait aussi protéger tous les biens qui circulent sur le support numérique musique, films, livres, jeux vidéo, logiciels.

C'est une chance extraordinaire dont nous pouvons nous réjouir. Nous garantissons l'accès à l'internet pour tous les citoyens européens, c'est un droit. Mais nous devons aussi appliquer à l'internet les textes légaux qui protègent la propriété intellectuelle car c'est également le droit, sinon ce sera la jungle et, dans la jungle, c'est la loi du plus fort qui règne. Est ce vraiment ce que nous voulons?

Je vous pose la question parce que l'objet de ce rapport consiste à lancer un signal à la Commission afin que nous conjuguions nos efforts pour trouver des solutions appropriées.

Essayons de dépasser nos querelles politiciennes, pour travailler dans l'intérêt général! Ne laissons pas le champ libre à la Commission. Le sort des industries créatives et innovantes, et des personnes qui en dépendent, est entre nos mains.